Señor presidente, usted está incumpliendo el Reglamento, porque para una Resolución los Grupos tenemos que tenerla en nuestro idioma por lo menos 24 horas antes. No retuerzan la ley, como hace el Partido Popular en España para ocultar su corrupción.